Signora Presidente, onorevoli colleghi, al di là degli aspetti umanitari che commuovono tutti, in realtà questa marcia risponde a una strategia avente uno scopo molto preciso, che è quello di scardinare gli Stati aprendo grandi rotte migratorie dal terzo mondo verso il cosiddetto primo mondo. I guru dell'alta finanza spingono le ONG e le finanziano per utilizzare le popolazioni del terzo mondo come strumento per colonizzare il primo mondo, per ridurre i salari e creare instabilità politica. Con l'appoggio dell'ONU stanno ora occidentalizzando queste popolazioni, trasformandole in arieti politici, nel tentativo di far sì che il primo mondo di cui l'Europa è parte integrante, dovrebbe accorgersene anche la Commissione e dovrebbe meglio riflettere. Il fenomeno delle carovane ripropone il tema del significato del valore delle frontiere che, come bene ha teorizzato Régis Debray, hanno una funzione insostituibile di filtro e quindi di difesa dell'identità dei popoli.